Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio non si è degnato di ascoltare le eventuali domande dei parlamentari italiani, riunitisi appositamente e che lo attendevano, dato il suo ritardo, da tempo. È un precedente che non va bene, Presidente Renzi.

Lei ha tempo per le televisioni, ha tempo per il per scherzare, per farsi vedere quando finge di colloquiare con la gente ma poi, nei fatti, lei fa gli interessi delle banche, col POS, obbligando il piccolo commerciante a comprarsi il meccanismo per registrare le spese superiori ai 30 euro. Lei è quello che copre le malefatte del suo partito col Monte dei Paschi di Siena, perché lei siede sui banchi di un partito che ha svuotato le casse di una banca straordinariamente importante della nostra tradizione bancaria sana, che è quella delle banche che servono il territorio, e non di quella che comanda qui in Europa, nel sinedrio di quest'Europa delle banche che finanziano solo i loro amici e che tosano.